Monsieur le Président, tout d'abord félicitations à tous les rapporteurs pour leur gigantesque travail à l'occasion de cette décharge et je salue également la présence du Conseil pour ce débat. Le siège du Parlement européen à Strasbourg est une question d'identité européenne et pas seulement une question d'économie. J'en parle aujourd'hui, dans cet hémicycle, à l'occasion du débat sur la décharge 2009 car le symbole de la réconciliation franco allemande est traité par quelques membres de la commission du contrôle budgétaire comme une manne, un simple moyen de faire des économies. La question des dépenses du Parlement m'intéresse également. À ce propos, je vous propose de tenir les semaines de groupes à Strasbourg plutôt qu'à Bruxelles, cela nous permettrait de rentabiliser notre siège du Parlement à Strasbourg.

L'Europe est suffisamment attractive pour que l'on ne soit pas obligé de donner un per diem aux journalistes. Ne nous cachons pas derrière l'argument budgétaire pour s'approprier une question importante qui dépasse le cadre du contrôle budgétaire, et ce bien que je salue le travail important de Ville, notre rapporteur, concernant cette décharge.

Je ne trouve pas très moral, et cela donne une très mauvaise image de notre institution, que le responsable de groupe soit remboursé en numéraire, en espèces, le jour de la visite, sans aucun travail, aucun contrôle quant aux montants que le groupe a dépensés. Parfois, la somme allouée, je vous le signale, dépasse le montant des dépenses effectives. Il serait logique que les groupes envoient un devis, au préalable, au service des visites, qu'ils reçoivent un acompte du Parlement sur dépenses, et cela sur un compte bancaire, et que l'on paie le solde sur présentation des factures effectivement acquittées, avec un plafond, bien évidemment.